Si quelques progrès ont effectivement été faits depuis les engagements de 2000, la réalisation des huit objectifs du Millénaire d'ici 2015 est aujourd'hui, au mieux, une triste utopie, au pire, du pur cynisme coupes budgétaires drastiques, engagements des pays donateurs non tenus.

2015. Il ne s'agit plus de mener des politiques extérieures qui ne nuisent pas mais, bel et bien, d'engager des politiques commerciales, financières et agricoles qui contribuent à l'éradication de la pauvreté. Les États doivent formellement s'y engager. Pas de développement sans développement durable. Utiliser de manière durable les ressources naturelles et l'énergie est indispensable à la réalisation d'un monde débarrassé du problème de la faim et de la pauvreté.